Chcę bardzo podziękować Pani Baroness Ashton, że choć wszyscy oglądają mecz na zewnątrz my tutaj debatujemy o prawach osób chorych na AIDS. Debatujemy, ponieważ jest to bardzo bolesna dla nas wszystkich sprawa. Choć w ciągu ostatnich lat nastąpił postęp w leczeniu i zapobieganiu, to jednak niecałe 5 lat zostało nam na zrealizowanie milenijnych celów rozwoju, w ramach których członkowie ONZ zobowiązali się ograniczyć rozprzestrzenianie HIV AIDS oraz ograniczyć ilość nowych zakażeń.

Dotyczy to zwłaszcza niektórych regionów oraz niektórych grup społecznych kobiet i dziewcząt. Dlatego w naszej rezolucji deklarujemy i bardzo popieramy 3 typy działań. Po pierwsze, działania prawne, które mają na celu zachęcić kraje szczególnie narażone na tę chorobę do nadania walce z AIDS priorytetowego charakteru i przygotowania planów walki z tą chorobą, w tym również przygotowania i wprowadzenia praw antydyskryminacyjnych mających na celu ochronę zagrożonych grup

Po drugie, mocno podkreślamy działania edukacyjne. Szczególnie ważne jest zapewnienie dostępu do edukacji i przekazywania informacji na temat HIV w celu przeobrażenia dyskryminacji w zrozumienie i akceptację. Jest to ważne nie tylko w krajach rozwijających się, nierozwiniętych, ale również w krajach europejskich jest to nadal bolesna i ważna kwestia. Oprócz działań edukacyjnych podkreślamy znaczenie dostępu do pewnych leków.

Jednym z podstawowych problemów, z którymi się spotkaliśmy w czasie naszej wizyty w Indiach było podkreślenie, że kraj ten produkuje bardzo tanie lekarstwa, które mają zapobiegać i zwalczać AIDS.